Według światowego indeksu terrorystycznego Nigeria jest na trzecim miejscu, jeśli chodzi o ten problem, po Iraku i po Afganistanie. Ofiarą terrorystów islamskich padają przede wszystkim chrześcijanie. W ciągu dziesięciu lat w Nigerii zginęło blisko 20 tysięcy osób, zaś dwa miliony osób musiały opuścić ten kraj.

zaczął skutecznie chronić swoich obywateli.